Señora Presidenta, aunque el esfuerzo inútil conduce a la melancolía, volveré a decir que el debe desaparecer, porque fue previsto para diez años, que terminaban en 2003, y esa terminación es de un alto interés para la salud, para la conciliación de la vida familiar y profesional, para que hagamos un discurso coherente —el que acaban de hacer hace media hora con el que viene a continuación—, para respetar los convenios internacionales de la OIT, para hacer realidad el Derecho social europeo, para que no se destruyan las organizaciones de trabajadores, para no perder la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas. No ha habido conciliación, como ha dicho nuestra presidenta, porque la propuesta del Consejo ha sido siempre caminar hacia atrás, para atrás del siglo XIX, a hacer del Derecho laboral una relación simplemente bilateral entre trabajador y empresario, sin leyes, sin normas, sin nada que respetar más allá del llamado free choice olvidando que hay una asimetría de poder entre el trabajador y el empresario. No es verdad, se están dando falsas explicaciones. El Parlamento se ha movido, ha dado todo tipo de alternativas para solucionar problemas reales, pero es un problema ideológico.

La minoría del Consejo quería que el opt out que era temporal en 1993, fuese permanente y, con el voto del Parlamento, para siempre, dejándonos la esperanza y la dignidad en este combate. No lo han querido, han querido simplemente hacerle un lavado de cara cosmético al opt out pero hacerlo para siempre, destruyendo uno de los instrumentos básicos del Derecho social europeo. Ésa es la verdad, y no es verdad que fuese una reducción de jornada con la propuesta de la Comisión y del Consejo se hacían 78 horas a la semana, porque eran 60 y 65 en cómputos de tres meses. De modo que dejen ustedes de decir cosas que no son verdad. Dejen de engañar a la opinión pública. Digan que querían hacer para siempre lo que era temporal en

Nos han propuesto que fuese una derogación como en el artículo 20 una derogación, no una excepción que fuese una cosa normal. Y, al mismo tiempo, su propuesta era una propuesta de una agresión sin límites contra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Eliminaba los derechos de los médicos, eliminaba sus condiciones de trabajo.

era una agresión sin límites a los trabajadores. Y nos han dicho, para acusarnos, que lo hacíamos en periodo electoral. Es una honra escuchar a los ciudadanos y escuchar a los trabajadores. Tenemos una crisis social enorme, una distancia enorme entre los ciudadanos y nuestras instituciones. Afortunadamente, el Parlamento no se ha puesto de rodillas delante del Consejo y, afortunadamente, señor Comisario, aquí habrá un nuevo Parlamento, habrá una nueva Comisión ejecutiva, habrá probablemente cambios en los Gobiernos de los Estados miembros y hay una esperanza para los trabajadores en Europa que se ha mantenido el mandato del día 17 de diciembre y que continuaremos, señor Comisario.